Por tanto, es inexcusable felicitar al consorcio de periodistas que, con valentía, denunció el tremendo escándalo que ha dado origen al trabajo de la Comisión PANA. A mi juicio, resulta prioritaria una definición común de paraíso fiscal. Y también cabe resaltar que, aunque en la lista negra no figuren algunos Estados miembros, no es tolerable que algunos se comporten como paraísos fiscales.

La evasión siempre es punible y su persecución tiene que ser implacable. La elusión fiscal puede ser legal, pero no es ética.

Hay leyes que no son éticas, y, por tanto, hay que modificarlas para impedir que existan ámbitos privilegiados que, aun cumpliendo las leyes, puedan eludir los compromisos morales y sociales. Por último, me gustaría recordar que el papel de la Unión Europea es impulsar la reforma de las leyes de los Estados miembros para que sus jurisdicciones sean competentes para juzgar no por el lugar donde se produce el acto ilícito, sino por quien lo promueve, y así poder fallar en contra del infractor.